Elnök Úr, a schengeni rendszer működése terén valóban súlyos rendellenességek merültek fel az elmúlt években és sajnos látnunk kell, hogy a megoldás irányába csak nagyon lassú léptekkel haladunk. Azért is súlyos probléma ez, mert a belső határellenőrzés nélküli övezet léte az egyik legkomolyabb európai vívmány, a polgárok pedig ezt eddig egyértelműen az Európai Unió egyik legkézzelfoghatóbb pozitívumaként élték meg. Nekünk azonban tudomásul kell vennünk, hogy ameddig nem lesz megfelelő védelem az övezet külső határain, addig sajnos teljesen jogos a tagállamok aggodalma és a belső határellenőrzés fenntartása nem csak ideiglenes jelleggel képzelhető el. Olyan tagállamból jövök, amelyet a többi tagállam nem tartott alkalmasnak arra, hogy a schengeni térség tagjává váljon, miközben több Schengen állam képtelen fenntartani saját határának ami egyben a schengeni határ védelmét. A román és bolgár polgárok akik uniós állampolgárok azt látják, hogy még ma sem lehetnek részesei a schengeni térségnek, miközben nem ebbe a két országba érkeznek százezerszámra ellenőrizhetetlenül és illegális módon a bevándorlók.